Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo gli interventi dei colleghi non posso che rivolgere un appello alla Commissaria Malmström, che rappresenta qui la Commissione le vite dei palestinesi non valgono meno delle vite degli altri. Non si può parlare di sicurezza di Israele quando vengono uccisi 30 manifestanti disarmati, quando i cecchini israeliani urlano Wow! al fatto che si colpisca una vita umana. Non possiamo subordinare il rispetto dei diritti umani ad alleanze politiche che invece andrebbero messe in discussione, come andrebbe messo in discussione l'accordo di associazione tra Unione europea e Israele, dato che Israele non rispetta le risoluzioni ONU e non rispetta i diritti umani fondamentali. Infine faccio un appello al governo italiano affinché impedisca la partenza del Giro d'Italia da Israele è un'ennesima provocazione, è qualcosa che va ancora una volta a offendere la dignità del popolo palestinese.